forseti vill greina frá því að fyrirhugað er að fram fari umræða um stöðu mála vegna bankakreppunnar og afleiðinga hennar